Parce que le 3 janvier dernier, des travailleurs de l'industrie du textile qui sont exploités et qui sont descendus dans la rue afin de réclamer de meilleurs salaires ont été plus que pris à partie, puisqu'il y a eu cinq morts et des dizaines de blessés.

Par conséquent, il est grand temps que le Cambodge respecte enfin les droits de tous les citoyens et plus particulièrement les droits des défenseurs de ces citoyens, des travailleurs qui sont exploités avec la complicité de firmes multinationales. Il faut faire en sorte que cela change là bas et que nous puissions faire pression grâce à cette résolution.